Voorzitter, stereotype beelden van de rolverdeling tussen vrouwen en mannen zijn een belangrijke hindernis voor emancipatie. Ook ik word altijd een beetje misselijk als ik de zoveelste wasmiddelreclame zie waarin een huisvrouwtje dolblij is dat ze de vlekken uit de kleren van haar kinderen mag wassen. Als moeder van twee kinderen kan ik getuigen dat dat niet een heel realistisch beeld is.

Ten eerste omdat ik betwijfel of de EU wel een rol te spelen heeft. Dit verslag valt volledig buiten te competentie van de EU en dat is misschien maar goed ook. Het is veel krachtiger als vrouwen en masse nieuwe en oude media gebruiken om zelf te protesteren tegen de eenzijdige beelden die er van hen bestaan. De tweede reden is dat het verslag misbruikt kon worden voor een pleidooi tegen pornografie. En dat is ook enigszins gebeurd. Het verslag gaat mij daardoor te ver in betutteling en moraalridderij, en wij zullen dan ook tegen die paragrafen stemmen. De derde is dat het verslag volgens mij moet gaan om het vergroten van keuzes. Maar de passages over pers en mediavrijheid beperken mensen juist in hun keuze, in plaats van deze te vergroten.